Monsieur le Président, nous sommes tous concernés par l'utilisation des médicaments vétérinaires puisque cette dernière a un impact direct sur notre alimentation, sur l'environnement et sur notre santé. Je me réjouis donc que nous nous prononcions en faveur d'une réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans les exploitations agricoles pour limiter la présence de bactéries résistantes dans l'alimentation. À ce propos, il est primordial que les médicaments vétérinaires ne soient en aucun cas utilisés pour améliorer les performances des élevages et pour compenser le non respect de bonnes pratiques d'élevage.

Les propriétaires et les détenteurs d'animaux d'élevage devraient utiliser les animaux reproducteurs en respectant une diversité génétique appropriée dans des proportions qui n'augmentent pas le risque de transmission des maladies et isoler les animaux malades du reste du groupe. Je suis enfin pleinement satisfait que soit dissociée l'autorisation centralisée de mise sur le marché pour les médicaments vétérinaires de celle pour les médicaments à usage humain.